Myslím si, že by tato virtuální měna mohla podlomit naše měnová pravidla, celosvětový řád, a to myslím, že není úplně šťastné. Jsou zde i dopady na životní prostředí, odhaduje se, že jenom ta těžba těchto virtuálních měn například spotřebuje energii jako je celoroční spotřeba Dánska.